Die Weiterentwicklung und Stärkung des digitalen Binnenmarktes ist auch für den Bereich der Kreativwirtschaft, der Medienvielfalt und der kulturellen Vielfalt in Europa von größter Bedeutung. Bei der Weiterentwicklung müssen wir aber darauf achten, dass wir faire Wettbewerbsbedingungen für alle schaffen. Gerade der kulturelle Sektor wird von kleinen und mittleren Unternehmen der Kreativwirtschaft getragen und zeichnet sich durch sprachliche und inhaltliche Vielfalt aus. Um dies zu fördern und zu erhalten, ist ein diskriminierungsfreies, offenes und transparentes Internet unabdingbar. Daher müssen wir gerade bei Plattformen, Suchmaschinen und anderen Verbreitungswegen im Netz auf faire Wettbewerbsbedingungen achten. Suchmaschinen und Plattformen üben oftmals eine Gatekeeper Funktion aus, die schnell zu einer Beeinträchtigung dieser Vielfalt von kreativen Bildungs und Medienangeboten führen kann. Die Bündelung von Suchmaschinen mit eigenen Angeboten von Inhalten und Dienst birgt die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommission gerade bei Plattformen mit erheblicher Marktdominanz auf Transparenz, Offenheit und Nichtdiskriminierung achtet, damit eigene Angebote und Dienst der Plattformbetreiber nicht privilegiert und andere benachteiligt werden. Marktdominanz darf nicht dazu führen, dass Verbraucher nur noch in beschränktem Maße andere Angebote erhalten oder nur bestimmte Anbieter im Netz leicht gefunden werden können. Kultur, Bildung und auch Medien leben von der großen Vielfalt in Europa. Diese große Vielfalt von Inhalten und Angeboten ist ein unschätzbarer Wert, der gestärkt und erhalten werden muss. Die Auffindbarkeit im Internet wird in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Angebots sein. Deshalb fordern wir auch aus Sicht des Kreativ und Bildungssektors und des Medienpluralismus die Sicherung der Suchneutralität und eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Internets. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen einen diskriminierungsfreien Zugang zu Inhalten, Dienst und Warenangeboten im Netz haben. Nur so können wir auf Dauer die großen Potenziale des digitalen Binnenmarkts auch heben. Wir brauchen diese Neutralität, sowohl bei der Suche als auch im Netz.